ásamt mér eru flutningsmenn einnig háttvirtur þingmaður birgitta jónsdóttir eygló harðardóttir gunnar bragi sveinsson höskuldur þórhallsson margrét tryggvadóttir sigmundur davíð gunnlaugsson sigurður ingi jóhannsson og þór saari tilgangurinn með þessu frumvarpi er fyrst og fremst sá að bæta hér lagasetningu það er skoðun mín síðan ég settist á alþingi sem alþingismaður að styrkja þurfi alþingi bæði fjárhagslega og faglega nú ætla ég að fara hér yfir í stuttu máli hvert markmið frumvarpsins er og hvernig það er hugsað og það varð uppsprettan að því einnig að ég legg þetta er fyrsti flutningsmaður á þessu frumvarpi en svipuð mál hafa komið fyrir þingið tvisvar áður og kem ég yfir það í máli mínu ég sæki þetta til norðurlandanna við flutningsmenn en þar er liður í starfsemi ráðuneyta að starfrækja sérstakar lagaskrifstofur sem hafa það hlutverk að fara yfir stjórnarfrumvörp og kanna meðal annars hvort á þeim séu lagatæknilegir ágallar eða hvort hún samrýmist yfir höfuð stjórnarskrá engin svona stofnun er hér á landi það er ekki starfandi lagaráð á vegum alþingis sem hefur þetta með höndum og ekki er heldur starfandi slíkt ráð hjá stjórnarráðinu úti í ráðuneytunum þetta á sér sögu þetta frumvarp sem nú liggur fyrir en í skýrslu sem gefin var út af forsætisráðuneytinu nítján hundruð níutíu og níu og ber heitið starfsskilyrði stjórnvalda eru settar fram vangaveltur um þetta efni hvort eigi að stofna hér lagaskrifstofu eða lagaráð þar kemur fram að ekki hafi verið farið ítarlega og skipulega yfir öll lagafrumvörp hér á landi og ekki kannað hvort væri á þeim lagatæknilegir ágallar áður en þau eru lögð fyrir alþingi og samþykkt sem lög því skal engan undra að hér eru langtum fleiri hnökrar á íslenskri löggjöf heldur en á norðurlöndunum út af því að þetta stjórnsýslustig vantar hér inn í löggjöf það er engum vafa um það undirorpið að sú skipan sem alþingi býr við er algjörlega ófullnægjandi að þessu leyti þegar svo er komið fyrir lagasetningu skapast mikið álag á dómstóla landsins ég nefni hér líka að sjálfsögðu í frumvarpinu umboðsmann alþingis því það eru þessi vafamál í lagasetningu sem koma til kasta þeirra á hundrað og sextándu löggjafarþingi lagði páll pétursson þáverandi alþingismaður framsóknarflokksins fram þingsályktunartillögu um að sett yrði á stofn lagaráð um þetta efni sem finna má í frumvarpi þessu þar lagði sá ágæti þingmaður sem síðar varð ráðherra framsóknarflokksins til að skylt yrði að leggja fyrir það lagaráð öll stjórnarfrumvörp þar sem reyna kynni á ákvæði stjórnarskrár þarna var fyrst og fremst uppsprettan að þessari þingsályktunartillögu sú að þarna var e e s samningurinn lá hann fyrir þinginu og þarna var mikið deilt á þessum tíma hvort e e s

skýrslu sem var unnin fyrir danska þingið og fjallaði hún um skýrslu sem danska þingið hafði látið taka saman um lögfræðilegt eftirlit og sérfræðiráðgjöf í ýmsum þjóðþingum evrópuríkja þar sem kom fram í þeirri skýrslu að í öllum þeim ríkjum sem skýrslan náði til þar var skylda þingforseta í hverju ríki fyrir sig að athuga hvort frumvörp væru í samræmi við stjórnarskrá áður en þau voru tekin á dagskrá þingsins þarna sýndi páll pétursson þáverandi þingmaður framsóknarflokksins mikla framsýni þarna strax árið nítján hundruð níutíu og tvö að leggja þetta fyrir þingið því eins og ég kom inn á áðan er ekkert komið sem slíkt þessu hér á íslandi og má jafnvel segja að einhver hluti þess sem við stöndum frammi fyrir nú sem þjóð er kannski vegna þess að hér hefur lagasetning verið fremur slök og oft á tíðum stangast á við stjórnarskrá og aðra sáttmála sem við erum bundin af og jafnvel eru svo miklir formgallar hér á lögunum að umboðsmaður alþingis hefur á sínum tuttugu ára ferli fundið um tvö hundruð meinbugi á lögum og er það allt frá saklausum prentvillum upp í það að þeir séu að það sé að rekast á við lagagreinar í öðrum lögum og upp í það að það sé hreinlega mismunur á milli aðila sem gengur ekki upp í íslenskri löggjöf á hundrað tuttugasta og sjötta löggjafarþingi réttara sagt páll flutti þessa tillögu tvisvar sinnum á hundrað og sautjándu og svo síðan í þriðja sinn á hundrað og átjándu löggjafarþingi en málin hlutu ekki brautargengi þessi þrjú löggjafarþing sem maðurinn lagði þetta fram svo gerist það að málið var endurvakið á hundrað tuttugasta og sjötta löggjafarþingi og hundrað tuttugasta og sjöunda löggjafarþingi þá var málið komið í lagafrumvarp lagafrumvarp um lagaráð voru flutningsmenn bryndís hlöðversdóttir jóhanna sigurðardóttir og lúðvík bergvinsson í greinargerð með því frumvarpi voru færð fyrir því rök hvers vegna lagaráð ætti að heyra undir alþingi en ekki stjórnarráð íslands með þessum orðum með leyfi forseta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

undanfarið ár að framkvæmdavaldið hefur orðið svo ofboðslega sterkt vægi hér og flest þau lagafrumvörp sem lögð eru fyrir alþingi koma beint úr stjórnarráðinu á þennan hátt verðum við á einhvern hátt að reyna að tempra framkvæmdavaldið í því hvað það hefur mikil tök hér og er þetta meðal annars þáttur í því eins og kemur fram í frumvarpi mínu að lagaskrifstofan sé á vegum alþingis en ekki stjórnarráðsins það er mjög mikilvægt hér á landi að það sé á vegum alþingis því eins og flestir vita er hér mjög löng hefð fyrir meirihlutastjórnum öfugt við hin norðurlöndin þar sem mikil hefð er fyrir minnihlutastjórnum þar eru málin sett í þann farveg í upphafi að náttúrlega með þessum lagaskrifstofum og lagaráðum þar að það er sem mest sátt um málin því þegar eðli málsins samkvæmt eru starfandi minnihlutastjórnir þurfa ríkisstjórnirnar að vinna málin í sátt við þingmeirihlutann sem er ekki í ríkisstjórn og þetta væri nú þeirri ríkisstjórn sem nú situr eitthvað sem ættu að skoða því hér eru eins og málin standa núna öll mál keyrð í gegn á meirihlutakraftinum á meirihlutavaldinu algjörlega óháð því hvort málin séu í sátt við þjóðina eða ekki enda reyndi á synjunarvald forsetans nú þann fimmta janúar vegna þess einmitt að þarna var verið að fara með mál bara á meirihlutakrafti en ekki því sem þeirri sátt sem þarf að vera um þingmál hér á þinginu enda hef ég komið að því í mörgum ræðum varðandi icesave málið að þau lög stóðust ekki stjórnarskrá hvorki varðandi afsal dómstólanna né það að erlendir aðilar væru komnir hér með löggjafarvald það mál til dæmis hefði stoppað hjá lagaskrifstofu alþingis þar sem lagt er til að sé stofnað til með þessu frumvarp því það væri náttúrlega alveg hreint rakið að icesave lögin stóðust ekki íslensk lög ég hef farið yfir hlutverk umboðsmanns alþingis og talað um og bent á hvað eru mörg mál sem hafa komið til hans kasta vegna meinbuga í lagasetningu þannig að ég ætla ekki að fara yfir það aftur í fyrstu grein frumvarpsins kemur fram að frumvarpið náði ekki fram að lagt sé til að stofnuð verði lagaskrifstofa á vegum alþingis sem hafi það hlutverk að samræma reglur um samningu lagafrumvarpa og annan undirbúning löggjafarmála á liðnum árum hefur það nokkrum sinnum gerst að löggjafarvaldið hefur samþykkt lög sem ekki hafa verið nægilega ígrunduð og vönduð og sum hafa beinlínis gengið gegn stjórnarskránni og hafa aðra lagatæknilega ágalla við stöndum nú á rústum hugmyndafræði sem gekk ekki upp sem þjóð því er afar mikilvægt að við eflum traust á löggjafarvaldinu og alþingi sjálfu það er mjög mikilvægt í þeirri uppbyggingu sem framundan er og þetta frumvarp um lagaskrifstofu er einn þáttur í því því við framsóknarmenn horfum til framtíðar frumvörp sem verða að lögum á löggjafarþingi þjóða eiga að vera það vel unnin í upphafi að þau séu nánast óumdeilanleg slík lagasetning léttir álagið á eftirlitsstofnanir og dómstóla þetta er mjög mikilvægt að þessu sé til haldið hér því eftir að ég kom hér inn á þing hafa nánast öll mál komið frá ríkisstjórninni sem eru mjög umdeilanleg það er minna talað um það þegar minni hlutinn hér á alþingi er að styðja ríkisstjórnina í góðum málum ríkisstjórnin og þeirra menn eru duglegri við að benda á það að sé hér mikil ósátt en það er bara búið að vera ósátt um þau lög sem eru illa unnin og ganga gegn vilja þjóðarinnar til dæmis í gær stóð minni hlutinn að tveimur mjög þörfum lagafrumvörpum með ríkisstjórninni það er minna um það talað því það eru aðilar úti í samfélaginu sem vilja meira benda á ósættið í annarri grein frumvarpsins er lagt til að á lagaskrifstofu skulu starfa fimm manns sem allir skulu vera lögfræðimenntaðir það er forsenda fyrir því og mikilvægt að þeir aðilar sem veljast til starfa á þessa lagaskrifstofu hafi yfirgripsmikla þekkingu á lögum þar er lagt til að í það minnsta skulu tveir af þessum fimm aðilum vera lagaprófessorar lagt er til í annarri grein að forseti alþingis skipi einn lagaprófessor að tillögu forsætisnefndar alþingis og skal hann jafnframt vera í forsvari fyrir lagaskrifstofu tveir menn skulu skipaðir að tillögu lagadeildar háskóla íslands og skal annar þeirra vera prófessor í lögum tveir aðilar skulu vera skipaðir að tillögu lögmannafélags íslands að mínu mati er hér á ferðinni mikið þjóðþrifamál sem til framtíðar felur í sér mikinn sparnað fyrir íslenska þjóð það er von mín að málið fái jákvæðar undirtektir hjá alþingismönnum og að frumvarpið hljóti hér framgang og verði brátt að lögum frá alþingi virðulegi forseti að fyrstu umræðu lokinni legg ég til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjarnefndar